A discutat cumva, măcar din greșeală, măcar pe coridor, cu reprezentanții multor companii olandeze din România, cu multinaționalele olandeze care fac mari afaceri de succes în România și să afle de ce aceia sunt tentați de România și de ce politicienii de dreapta din Olanda sunt împotriva României și Bulgariei?